dvojí kvalitu jako diskriminační praktiku omezit v nařízení o zeměpisném blokování. Připomínám usnesení Parlamentu z roku 2013 a schválení mého požadavku na provedení reprezentativního průzkumu ze strany Evropské komise ohledně dvojí kvality a zhodnocení platné legislativy.

Výbor IMCO jde nyní tomuto požadavku naproti a schválil náš společný pilotní projekt, který takový rozsáhlý průzkum potravinářského i nepotravinářského zboží umožňuje.

Dle mého názoru se jedná o nekalou obchodní praktiku a diskriminaci spotřebitelů. Netýká se pouze potravin, ale také nepotravinářského zboží. Já budu velmi ráda, když se závěry dnešní debaty promítnou do podpory konkrétních návrhů řešení.